Es ist wahr, 45 Minuten sind wirklich eine lange zusätzliche Zeit.

Ich danke Ihnen, Herr Präsident, dass Sie uns entgegengekommen sind.